Ein europäisches Patent brächte wahrscheinlich für einige Bereiche von Wirtschaft und Wissenschaft eine Verbesserung.

Ich spreche hier vor allem gegen die verstärkte Zusammenarbeit. Wir hatten vor kurzem gerade die Geschichte mit der Scheidung in der verstärkten Zusammenarbeit.

Übersicht und Klarheit werden durch verschiedenste Formen in verschiedensten Bereichen in verstärkter Zusammenarbeit eben keinesfalls gefördert. Ich halte es für ein großes Problem für die Zukunft, wenn bei den verschiedensten Themen immer wieder unterschiedliche Subgruppen von Staaten haben, die sich auf ein bestimmtes Thema einigen. Es ist ja auch nett zu sagen Ja, die anderen sind eingeladen, zu kommen. Ja, zu welchen Bedingungen denn? Ich hätte geglaubt, dass diesmal anders als die ganzen Jahre vorher eine Chance für eine Einigung bestanden hätte, wenn man etwas länger verhandelt hätte. Ich halte den Weg der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich Patente nicht für den richtigen Weg.